Comunico l'esito della seconda votazione. Numero di votanti 704 Schede bianche o nulle 37 Voti espressi 667 Maggioranza assoluta necessaria per l'elezione 334 I candidati hanno ottenuto i seguenti voti On.

Sassoli 345 voti Onorevole Zahradil

Sassoli ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Sassoli è il nuovo Presidente del Parlamento europeo. Mi congratulo per la Sua elezione, le porgo i migliori auguri per il Suo mandato e la invito ad assumere la presidenza del Parlamento europeo.